Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen!

Deshalb habe ich auch dem Verhandlungsergebnis heute zugestimmt, und insbesondere auch deshalb, weil wir durch die Angleichung der Prüfkataloge einen ganz großen Schritt nach vorne machen können, was die Sicherheit anbelangt.